Declarația fundamentală a drepturilor omului, la articolul 27, subliniază că oricine are dreptul de a participa în mod liber la viața culturală a comunității, de a aprecia operele de artă și de a beneficia de progresul științific. Cercetarea europeană trebuie să găsească soluții la marile provocări ale societății îmbătrânirea populației, schimbările climatice, aprovizionarea cu energie și eficiența energetică, penuria de materii prime, sustenabilitatea dezvoltării economice și sociale. Pentru ca Uniunea să își dezvolte capacitatea de inovare, esențială pentru competitivitatea Uniunii, trebuie să dezvoltăm și că corelăm politica de inovare cu politica industrială a Uniunii. Numai dezvoltând capacități de producție și, implicit, locuri de muncă pe teritoriul Uniunii vom putea păstra și dezvolta pe termen lung capacitatea de inovare a Uniunii. În același timp, impactul inovării asupra societății depinde de gradul de diseminare a realizărilor științifice.